Je vous avoue qu'après quelques années passées dans cet hémicycle à travailler à vos côtés sur ces questions, j'ai appris à relativiser ce qu'était pour le Conseil le réalisme. Il n'y a pas si longtemps, on nous expliquait qu'un certain nombre de choses n'étaient pas faisables, notamment mettre les banques sous le contrôle d'une autorité européenne.

Tout ceci pour de bonnes raisons liées au marché intérieur, au fait de placer les banques sur un pied d'égalité, d'avoir un fonds qui soit vraiment commun, de manière à ce que nous soyons crédibles ensemble vis à vis du monde extérieur. Nous ne faisons pas des lois uniquement entre nous mais pour assurer la solidité du secteur bancaire européen dans le monde pour que cela se passe avec, si possible, du bail in c'est à dire l'absence de recours à l'argent public. Je crois que c'est ce qui doit nous guider marché intérieur, absence de recours aux contribuables. J'ai parfois l'impression en lisant le texte du Conseil qu'on a fait sortir les ministres par la porte et qu'ils reviennent par la fenêtre. À propos de la base juridique, je ne suis pas convaincue, pour ma part, par les arguments qui ont été avancés en vue d'un accord intergouvernemental. Étant juriste, je sais qu'on apprécie de manière restrictive tout ce qui fait exception au droit commun. Pensez vous, Monsieur le Commissaire, que quelqu'un accepterait qu'une partie des prérogatives du Bundestag soit retirée à cette assemblée par un accord entre les Länder qui irait contre la Grundgesetz